Aber zur Finanzierung von NGOs kann man nur prinzipiell festhalten, dass natürlich NGOs in ihrem Handlungsspielrahmen frei sein und auch ungeachtet von politischen Einflussnahmen agieren können müssen. Da sehe ich aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Was mir nicht gefällt, ist, dass man hier aus tausend Kilometern Distanz anderen Staaten vorschreibt, wie sie zu agieren haben, wie sie zu denken haben.